Een van de lessen die we hebben getrokken uit de crisis van 2008, is dat een stabiele economie een investeringseconomie is.